herra forseti ég tek til máls til að gera grein fyrir því að

milli annars og þriðju umræðu samkvæmt ósk sem kom fram við lok annarrar umræðu það má segja að umfjöllun nefndarinnar var ekki ítarleg en fram kom ósk frá einum nefndarmanni um að kallaðir yrðu til sérfræðingar á sviði stjórnskipunarréttar til þess að fjalla um efni frumvarpsins en eins og við umfjöllun nefndarinnar milli fyrstu og annarrar umræðu taldi meiri hluti nefndarinnar ekki þörf á því taldi málið ekki gefa tilefni til þess og féllst ekki á þá beiðni að öðru leyti eru forsendur málsins óbreyttar frá því var í annarri umræðu og tel ég